Señor Presidente, creo que el debate ha señalado las preocupaciones del conjunto de la Comisión de Peticiones. En primer lugar, y por segunda vez, reiteramos la necesidad de elevar el nivel de exigencia a la hora de acortar los trámites con peticiones que puedan poner en riesgo la biodiversidad en la Unión Europea. Me refiero a que muchas veces, desde que se inician los trámites, pasan a la Comisión, la Comisión pide información al Estado miembro y el Estado miembro responde...

tanto tiempo que, en el caso de una obra pública o privada que pueda poner en riesgo la biodiversidad, cuando llega la carta de emplazamiento o la actuación de los tribunales, el daño ya está hecho y es irreversible. Por segunda vez hacemos esta llamada urgente para que se eleve el nivel de exigencia con los Estados miembros y que, por parte del Parlamento, la Comisión Europea y los Estados miembros, actuemos con mucha más celeridad.

También deseamos manifestar una preocupación que ha surgido en relación con el tema de propiedad y que no se ha planteado concretamente porque hemos optado por no hacer un desarrollo exhaustivo de toda la actividad, salvo en relación con la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales creemos que la falta de instrumentos jurídicos se tiene que resolver y, por eso, creemos que hace falta un debate —que está abierto, que está en perspectiva—, un debate para que, efectivamente, en esa aplicación haya instrumentos jurídicos que podamos tener garantía de que se apliquen en el conjunto de los Estados miembros y en el conjunto de la Unión Europea. Termino como empecé, agradeciendo la colaboración de todos mis colegas y reiterando también el reconocimiento de todo el trabajo de la secretaría. Por lo tanto, espero que mañana podamos concluir en la votación este informe de 2010 y espero también que en 2011 no volvamos a reiterar la necesidad de acortar los trámites ante determinadas peticiones que pongan en riesgo la biodiversidad en la Unión Europea.